Pani predsedajúca, obnova Európskej únie po pandémii by mala byť najmä o využití rezerv, ktoré máme v Európskej únii už dnes, a nemusíme si na ne brať úver.

Považujem preto za kľúčové, aby sme si splnili svoje domáce úlohy aj ďalším odstraňovaním prekážok cezhraničného podnikania a poskytovania služieb, ktoré dnes obmedzujú potenciál nášho zotavenia a rastu.